haust ýttu tuttugu félagasamtök á norðurlöndunum úr vör átaki sem þau nefna veitum þeim vernd eða keep þeim safe átakinu er ætlað að styrkja og bæta vernd í löndunum fimm fyrir þá einstaklinga sem sótt hafa um hæli eftir að hafa neyðst til að flýja heimalönd sín vegna ofbeldis og alvarlegra mannréttindabrota enda þótt norðurlöndin séu í ýmsu tilliti til fyrirmyndar og eftirbreytni á sviði mannréttindamála og hafi stutt vel við starfsemi flóttamannastofnunar sameinuðu þjóðanna er ekki allt sem sýnist í þeim efnum í dag eru um það bil fjörutíu milljónir manna á vergangi víðs vegar um heiminn þetta er fleira fól en býr á öllum norðurlöndunum til samans og fimmtán milljónir betur af öllum þessum milljónum manna leita aðeins um þrjátíu þúsund árlega hælis á norðurlöndunum oft þarf að bíða árum saman eftir ákvörðun stjórnvalda slík bið er mörkuð ótta og óvissu um framtíðina allt of oft er fólk sent nauðugt aftur til landa þar sem þess bíða stríðsátök og ofbeldi í trássi við tilmæli flóttamannastofnunar sameinuðu þjóðanna túlkun stjórnvalda á norðurlöndunum á ákvæðum flóttamannasamnings sameinuðu þjóðanna gerir það að verkum að afar fáir hælisleitendur fá stöðu flóttamanna og undanfarinn aldarfjórðung hefur til dæmis aðeins einn einstaklingur fengið hæli sem flóttamaður hér á landi frá ársbyrjun nítján hundruð níutíu og níu hafa fimm hundruð fjörutíu manns sótt um hæli sem flóttamenn á íslandi en aðeins einn fengið slíkt hæli eða tæp núll komma tvö prósent á hinum norðurlöndunum fá að jafnaði um þrjú prósent hælisleitenda stöðu flóttamanns en finnland sker sig þó úr með um eitt prósent þetta eru lægstu hlutföll sem sjást bíða þróaðra ríkja samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef aflað mér mun lægri en annars staðar í evrópu og miklu lægri en í bandaríkjunum og enda það er ljótt að túlkun stjórnvalda á norðurlöndum er á skjön við túlkun flóttamannastofnunar sameinuðu þjóðanna sjálfra en hún hefur lýst yfir stuðningi við átak félagasamtakanna á norðurlöndum ísland sker sig sannarlega úr með svo áberandi hætti að aumkunarvert hlýtur að teljast ísland sem býr við hvað best kjör í heimi samkvæmt skýrslu þróunarstofnunar sameinuðu þjóðanna ætti einmitt í þessu efni að ganga á undan með góðu fordæmi í tilefni af átaki félagasamtakanna sem meðal annars rauðikross íslands mannréttindaskrifstofa íslands og amnesty international standa að og þar sem þau beina því til stjórnvalda á norðurlöndum að fylgja tilmælum flóttamannastofnunar sameinuðu þjóðanna sem varðar vernd til handa einstaklingum sem sótt hafa um hæli sem flóttamenn hef ég leyft mér að leggja fram svofellda fyrirspurn til hæstvirts dómsmálaráðherra með hvaða hætti hyggst ráðherra bregðast við áskorun fjölmargra frjálsra norrænna mannréttindasamtaka um norrænt átak til að tryggja fólki sem flýr vopnuð átök þá vernd og hæli eins og því ber samkvæmt flóttamannasamningi sameinuðu þjóðanna